Auch wenn man das in diesem Bericht noch nicht 11 herauslesen kann, aber er geht in diese Richtung. Man muss ganz klar sagen, Kollegin Kammerevert, wir wollen nicht, dass Plattformen alles regulieren, wir wollen aber auch nicht, dass die Politik reguliert, was der einzelne Konsument zu sehen hat. Es kann nicht sein, dass wir über politische Aktivitäten erklären Dieses ist gut dieses ist schlecht dieses darf der Konsument leicht finden dieses darf der Konsument schnell finden. Alles andere, was vielleicht dem politischen Willen nicht zuträglich ist, soll weiter hintangestellt werden. Meines Erachtens ist das der erste Schritt hin zur Zensur. Und genau das wollen wir als Liberale nicht.

Ich glaube, der Konsument kann selbst entscheiden, was er sehen will.